On ne mesure pas assez, je crois, les souffrances endurées, les déchirures pour les familles. Le texte que nous allons voter peut constituer un progrès dès lors qu'il va permettre d'imposer la limitation à l'exposition des travailleurs à onze substances cancérigènes supplémentaires.

Cela est d'ailleurs bien contradictoire avec ce qui se décide dans certains pays, dont le mien, en France la fin de la médecine du travail, la limitation du nombre d'inspecteurs du travail et la suppression des comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. Or, ce sont bien de vies humaines dont nous parlons ici.

exposés aux émissions issues du diesel. Entre la santé maximale et la maximisation des profits, nous devons choisir toujours la santé, toujours la vie des travailleurs.